Es ist zweifellos so, dass man von einem Fortschritt sprechen kann.

Ungefähr 2 sind gewerkschaftlich organisiert.

Das ist ein großer Nachteil für die Entwicklung in diesem Land.

Das ist die Gewalt in diesem Land, die sich mehr oder minder auf einen Bürgerkrieg hin zuspitzt.